hæstvirtur forseti þetta mál hefur nú margoft verið rætt hér á háttvirtu alþingi og í sjálfu sér erfitt að koma fram með neitt nýtt í því máli mér er vel kunnugt um skoðanir háttvirtur þingmaður steingríms j sigfússonar á þessu öllu saman það sem ég er að segja er það að ráðamenn íslands svöruðu þessum þremur spurningum játandi

aðalatriði í dag og við eigum að einbeita okkur að það er að styðja uppbygginguna styðja það uppbyggingarstarf sem á sér stað við íslendingar höfum sett í það þrjú hundruð þúsund evrur og það tel ég vera rétt og í samræmi við það stefnt var að á sínum tíma síðan spurði háttvirtur þingmaður um hreinsunina vegna brottfarar hersins það er rétt það þarf virkilega að hreinsa landið ekki bara hér á svæði keflavíkurflugvallar